Es geht gerade um Agrarpolitik und um Datenschutz, und Sie sagen Jetzt müssen wir gemeinsam die Strategie überlegen.

Sie schicken dann eine E Mail an Herrn Albrecht, um auch noch einmal mit dem Parlament die Strategie abzusprechen. Und dann gehen Sie wieder in die Verhandlungen hinein, und die amerikanischen Partner wissen schon alles, was Sie strategisch besprochen haben, weil sie zwei Räume weiter abgehört haben, was Karel De Gucht und Viviane Reding besprochen haben, und sie die E Mail kennen, die von Viviane Reding an Herrn Albrecht geschickt worden ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist inakzeptabel!